Po pierwsze, jest to pierwszy rok budżetu na lata

Zgadzam się w pełni z tym, o czym mówił na ten temat prof.

Musimy tutaj zachować rozsądek.